Herr Präsident! Wenn Sie diese Konsequenz auch bei der Wortmeldung der Kollegin an den Tag gelegt hätten, wären wir jetzt schon weiter.

Da kann ich Sie nur herzlich bitten, doch auch auf diesen Zug aufzuspringen. Bei den Agenturen kann man die Dinge nicht so lassen, wie sie sind, eben weil die Agenturen so ineffizient sind, weil wir dort jeden Tag Geld verlieren und nicht Geld gewinnen. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass das Finanzvolumen der vier Agenturen, über die wir hier reden, 90 Millionen Euro umfasst.

Darauf möchte ich doch abstellen.